Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen!

Aber ich möchte gerade jetzt auch auf die Frage der finanziellen und wirtschaftlichen Krise zu sprechen kommen. Die industrialisierten Demokratien USA, Europa und Japan sind diejenigen, die jetzt in großen Schwierigkeiten sind, und in China freut man sich schon und fragt, wie man helfen kann.

Deswegen ist diese Initiative Wachstum und Beschäftigung von so großer Bedeutung, damit wir für unsere Bürger wieder mehr herausholen, Wachstum generieren, Arbeitsplätze schaffen.

Ich kann sagen, dass wir in letzter Zeit in einem sehr viel intensiveren Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen im amerikanischen Kongress sind, die auch mit ähnlichen Begründungen jetzt mehr Offenheit für diese Entwicklung zeigen und dies auch entsprechend in den USA stärker gehört wird und dass deswegen, Herr Kommissar, Ihre Initiativen für den TEC jetzt eine breitere Resonanz finden, als dies anfänglich auf der anderen Seite nach dem Regierungswechsel

Ich glaube, dass Sie gerade über den TEC die praktischen Dinge voranbringen können, die das übergeordnete Politische untermauern und auf diese Art und Weise Europa und Amerika eine Zukunft geben, in der ihre Bürger wirtschaftliche und soziale Sicherheit finden können.